Doamna președinte, trăim o perioadă neagră pentru jurnalismul de investigație și pentru presa liberă. Sunt abuzuri, violențe, tortură, presiuni și s a ajuns și la crimă. Daphne și Jan au fost uciși pentru că purtau această luptă împotriva corupției, criminalității și mafiei. Tocmai ca jurnalist de investigație și dezgropând toată mizeria politicienilor. Adevărul nu trebuie plătit cu viața. Adevărul trebuie aplaudat și premiat. Un pericol împotriva acestor jurnaliști de investigație sunt procesele deschise în alte țări, în alte jurisdicții, împotriva jurnaliștilor, pentru că asta îi intimidează, costurile sunt foarte mari, nu fac față și riscă să ajungă la faliment sau să renunțe la tot ce au pentru astfel de procese. Au început să se practice aceste procese împotriva jurnalistului de investigație.